Und vor allem liebe Kolleginnen und Kollegen aus Kroatien, die hier schon im Europäischen Parlament anwesend sind! Für Kroatien ist es schon fast ein geflügeltes Wort nämlich der Vergleich der Beitrittsverhandlungen mit einem Marathon und dass die letzten Meter des Marathons, die letzten Monate der Verhandlungen, die härtesten sind. Kroatien das wurde gesagt ist das Land, das die Vorbereitung auf die EU am besten absolviert hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese langen letzten und harten Monate die gute Folge haben werden, dass eben viele EU Verfahren und viele EU Regeln den Kroaten schon bekannt sind, möglicherweise bekannter als vielen Ländern, die jetzt schon in der EU sind.